Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Haben wir dieser datenbasierten individuellen Manipulation wirklich den Brexit und Präsident Trump zu verdanken? Diese Frage ist extrem schwer zu beantworten, aber es ist die demokratische Kernfrage dieses Skandals. Es gibt Erkenntnisse über die politische Wirkung von Facebook. Ein Team der Universität von Warwick hat sich die rechtsextremen Übergriffe in Deutschland in den letzten Jahren angesehen und nach möglichen Ursachen gesucht. Sie haben je nach Ortschaft geschaut, ob es einen Zusammenhang mit der Anzahl der dort lebenden Ausländer, mit der Arbeitslosigkeit, dem Bildungs und Einkommensniveau und, und, und gibt. Die einzige Variable, wo sie einen signifikanten statistischen Zusammenhang zur Anzahl der Übergriffe feststellen konnten, war der Umfang der Nutzung von Facebook in der dortigen Bevölkerung. Facebook ist ein Problem für unsere Demokratie auch ohne Cambridge Analytica. Daher ist es gut, dass die Entschließung fordert, gezielte politische Werbung, die auf Profilen mit persönlichen Daten basiert, ganz zu verbieten. Der Verhaltenskodex, den die Kommission mit der Plattform erarbeitet hat, zielt leider nur auf Transparenz und Selbstregulierung ab. Wir brauchen aber klare Regeln, wenn uns unsere Demokratie wichtig ist.